Signora Presidente, onorevoli colleghi, io devo dire che ho apprezzato moltissimo le parole che sono state dette per lo più in quest'Aula su questo dibattito, in particolare quelle pronunciate dal presidente Pittella in merito a questa scelta scellerata da parte di Donald Trump di uscire dall'accordo di Parigi.

Il problema è che il presidente Pittella milita in un partito che ha deciso di raddoppiare le stazioni petrolifere in Italia, devastando di fatto i nostri territori e i nostri mari. Allora io chiedo come pensate che si fermi il riscaldamento globale se siete alleati con i petrolieri? La mia domanda è come pensate di combattere i cambiamenti climatici, se poi quello che dite è esattamente il contrario di ciò che fate?